Meine Frage geht in die Richtung Ist es nicht sinnvoll, Arbeitslosigkeit überhaupt zu verhindern? Sehen Sie öffentliche Aufgaben, die man den Arbeitslosen übertragen könnte? Und vor allem, wie könnten wir die kleinen und mittleren Betriebe stärken, damit neue gegründet werden?